To znamená, že keď my chceme tomuto regiónu pomáhať, tak by sme mali zostať a pôsobiť v tejto oblasti, pretože keď sa stiahneme, tak ako pani spravodajkyňa navrhovala, tak odovzdáme celý priestor do správy mocností, ako je Čína a Rusko, a ľudia, ktorí žijú v tomto teritóriu nebudú mať alternatívu, nebudú mať víziu lepšej spoločnosti, ktorú im ponúkame. Takže z toho pohľadu si myslím, že by sme mali zotrvať v tomto priestore a mali by sme sa usilovať ale o takú kombináciu obchodnej, hospodárskej spolupráce a na to nadväzovať tie ľudské práva. Pretože aj pre tie vlády, ktoré sú v tomto regióne, pokiaľ budú vidieť za našimi projektmi nejaký profit, zlepšenie životnej úrovne, tak potom sa budú viacej zamýšľať nad tým, čo od nich chceme aj v oblasti ľudských práv, a keď tie hospodárske projekty budú pre nich výhodné a výnosné, tak potom budú ochotné aj naše videnie sveta a naše ľudsko právne kritériá